Señor Presidente, señor Comisario, quiero felicitar a Charles Goerens por este informe, una posición fuerte que sienta las bases para el futuro de la política de cooperación al desarrollo de la Unión. Es un informe que se encuadra en un contexto de recortes en toda Europa de la ayuda oficial al desarrollo, el vencimiento del término establecido para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015, y en plena negociación del próximo marco financiero plurianual en concreto, del instrumento de cooperación al desarrollo. El mensaje que va a apoyar la Eurocámara mañana es contundente los tiempos cambian, las circunstancias cambian, pero los europeos, aun en tiempos difíciles, apostamos por la solidaridad y por el desarrollo, con una agenda de cooperación que se ajuste a esos cambios. Esta Cámara apuesta, así, por políticas en pro de un desarrollo sostenible y que promueva la redistribución de la riqueza y la justicia social, con una financiación a la altura de los retos globales.

Por eso pedimos que se negocie una hoja de ruta para la reducción progresiva de la ayuda oficial al desarrollo y que se fomente de forma importante su participación en acuerdos triangulares de cooperación que el criterio de diferenciación para conceder o no nuestra ayuda no se base solo en la renta nacional bruta, sino que también pueda emplear otros indicadores, como el de desigualdad o vulnerabilidad existente. Señor Presidente, señor Comisario, pedimos mucho, incluso que la tasa sobre las transacciones financieras de la Unión Europea se utilice, entre otras cosas, para la cooperación al desarrollo, pero pedimos con juicio, sabiendo que la ayuda de la Unión Europea es efectiva, que tiene un verdadero valor añadido y que igual sigue siendo necesaria.